Aujourd'hui, le formidable défi des villes vertes se heurte à un constat sans appel, celui d'une pollution toujours plus intense et d'une multiplication des flux et des interactions humaines et économiques.

Il faudrait désengorger les villes, accentuer les efforts d'innovation et de capture des polluants, générer des circuits vertueux, en un mot, réenraciner les villes européennes pour enfin respirer. Mais ces mesures d'urgence doivent impérativement être complétées par l'inversion totale de la spirale vicieuse en stoppant la métropolisation et en réinvestissant les terres moins urbanisées pour les rendre vivables. La lutte contre la désertification, aussi bien humaine que végétale, doit être prioritaire.

Je formule ici le vœu d'une prise de conscience radicale afin que nous endiguions le phénomène de métropolisation à la source des pollutions de nos villes et de l'atteinte grave à notre santé.